ég hef leyft mér að bera fram fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra

fyrirspurnin hljóðar svo með leyfi forseta hefur ráðherra áform um að koma á bólusetningum gegn veiru sem valdið getur leghálskrabbameini nú síðan að þessi fyrirspurn var lögð fram þá hefur ýmislegt gerst í þessu máli en engu að síður þá er mjög mikilvægt að heyra svör hæstvirtur ráðherra

en það hefur meðal annars komið fram að heilbrigðisráðherra bretlands allan johnson hann hefur tekið þá ákvörðun að það verði þar í landi hafin bólusetning gegn leghálskrabbameini og var það tilkynnt í lok október þannig er að stúlkur á englandi á aldrinum tólf til þrettán ára verða bólusettar gegn veirunni sem valdið getur leghálskrabbameini stúlkur yngri en átján ára verða bólusettar á næstu tveimur árum sóttvarnalæknir okkar haraldur briem hefur látið hafa það eftir sér að það virðist vera skynsamlegt að byrja þessa bólusetningu áður en að stúlkur ná kynþroskaaldri til að fá sem besta vörn það er einmitt það sem ég hefði gjarnan viljað heyra hæstvirtur ráðherra greina frá hér að standi til á íslandi en það hefur eftir því sem ég best veit ekki tekin endanleg ákvörðun um hvernig að þessu verður staðið en það sem ég hef heyrt frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra þá finnst mér það hafa verið jákvætt og geri mér vonir um